Nog vóór mijn afstuderen stond ik voor een vrolijke klas op een middelbare school.

De harde cijfers spreken boekdelen 67 procent van jongvolwassenen is werkloos en maar liefst 77 procent van hen zou het land graag willen verlaten indien mogelijk.